Goede omzetting en implementatie van de afvalstoffenrichtlijnen zijn noodzaak en hoofdzaak. En om het toch maar even te vermelden afval is de grondstof van de toekomst en moet geen gevaar zijn, maar een kans. En opgeslagen afval zoals dit meren met afval mag echt niet meer voorkomen. Recyclen of hergebruiken. De milieu en grondstofplannen van Europa zijn heel ambitieus. De lidstaten moeten minstens zo ambitieus zijn en voortmaken om mens, milieu en de industrie te dienen, en meer werk te maken van recyclen en hergebruiken van afval. Daarom roep ik, samen met de anderen, Hongarije op, en ook de Commissie en de andere lidstaten waar dit mogelijk ook nog kan voorkomen, om na te gaan of de afvalrichtlijnen, ook op het gebied van industrieel afval, en de milieuveiligheidseisen goed zijn geïmplementeerd. En ook toezien op onderhoud en toezicht op onderhoud. Zo'n ramp voor mens en milieu mag niet meer voorkomen.